Madame la Présidente, Monsieur le Vice président de la Commission, chers collègues, je rentre aussi de Madrid et je voudrais vous faire part de mon sentiment mitigé parce que nous aurions, effectivement, pu nous attendre à plus d'ambition. Mais quand même une bonne nouvelle même si, jusqu'à la fin, nous avons craint que l'océan soit complètement exclu de la déclaration finale, la présidence chilienne a réussi à maintenir son objectif de faire de cette COP une COP bleue.

C'est l'exemple du carbone bleu, ce sont toutes ces forêts de l'océan comme les mangroves, ce sont les énergies marines, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre des navires.